Hvala, gospod predsedujoči. torej v vaši razpravi, gospod, poslanec Šircelj, nekako je bilo razumeti, da razpravljate o zakonu, ki bo v naslednji točki, se pravi, odprava posledic. Kar se pa tiče tega, kar ste omenil, registracije oziroma vpisa podatkov in pa, stroški vpisa, je pa dejstvo sledeče, to se mi zdi pomembno poudariti, ker mislim, da smo danes v današnji razpravi že vsi ugotovili, da je treba zadeve absolutno popraviti in da tukaj gre ne smo za dolžnost, ampak na neki način, priložnost, da smo pravična država, ne samo rigidno pravna država. Za tiste, ne glede na to, a je eden prizadet oporočitelj ali pa tisoč, vsaka zgodba je zgodba za sebe in je težko dojemljiva in sprejemljiva za tistega, ki jo ne doživi. Mi se o tem samo. Moramo pa to zelo resno in skrbno in odgovorno se odzvati, ampak poglejte, leta dva tisoč štiri, ko je bil sprejet ta Zakon o terjatvah, in leta dva tisoč sedem, ko je bil s sklepom ustanovljen centralni register za oporoke, je bilo jasno določeno, da se v enem mesecu vse podatke o porokah, ki jih imajo odvetniki, sodišča in pa notarji, ki so zavezanci po tem zakonu, prenesejo oziroma posredujejo centralnemu registru v notarski zbornici. In zdaj, notarska zbornica, ki je institucija javnega zaupanja, je v tem primeru tako kot je bilo pričakovano in kot je prav. Oni so v roku vseh dvajset tisoč razpoložljivih oporok vpisali v centralni register. Sodišča pa tega niso naredila. In takrat, ko se je ta zakon s tem namenom, da bi se zagotovila še večja pravna varnost oporočiteljem, vzpostavil, zato je ta zakon vzpostavil in določil register in se vse te podatke tja prenese, je bila odlična priložnost, da se v roku enega meseca, ko je ta zakonski rok v bistvu potekel, da v okviru pravosodnega nadzora in siceršnjega se ugotovi, ali je bil zakon uresničen. In vse oporoke, ki so do takrat nastale, bile hranjene bodisi pri odvetnikih bodisi pri sodiščih in notarjih, bi, če bi takrat sistem deloval, tako kot vsi upravičeno pričakujemo tudi danes in za naprej, bi se že takrat identificiralo vse to, kar se danes pogovarjamo, vendar domača naloga ni bila opravljena. Tudi od izvršilne veje oblasti, pa da rečem Ministrstva za pravosodje takratnega, ki je vse to takrat predlagalo, parlament je predpisal, hkrati je pa tudi zakon omogočil in je potem notarska zbornica dva sedem sprejela pravilnik, v katerem je določila teh enainštirideset evrov, torej leta dva tisoč sedem, za vpis oziroma takrat so bile še točke, pol je bilo kasneje pretvorjeno to v evre, bilo je pa v začetka petsto točk po notarski tarifi. Torej, bom rekel, v vašem času je bilo to, da se to tako plača in da je to treba narediti, pa ni bilo narejeno. In danes imamo to situacijo in jaz sem prvi, ke se globoko tudi mnenje vlade se nanaša na ta predlog zakona, kot sem pa že prej rekel, mi mi ocenjujemo kot ministrstvo, da je ta tarifa za vpis, ne, relativno visoka v primerjavi za takso za hrambo na sodiščih, kjer je deset evro, ke je treba fizično hraniti oporoko, ne, ne samo podatke o nekem imformacijskem računalniškem sistemu. In je deset evrov, ne, sodna taksa, tukaj je pa enainštirideset evrov, ki je bila dva sedem določena, ne, da ne bo pomote. In mi smo predlagali in je pa to pristojnost notarske zbornice, da ta pravilnik izdajo. Mi lahko damo samo soglasje, to je podobno kot za tarifo pri odvetnikih, pač tak je zakon. Ampak, zdaj pa, da, še odgovorim na vprašanja spoštovanega poslanca gospoda Verbiča. To je lep primer, ko nadzor ni v bistvu bil učinkovit. Ni bil pa učinkovit zaradi tega, ker ni bil opravljen. Pristojnost nadzora po Zakonu o terjatvah nad notarsko zbornico ima Ministrstvo za pravosodje. Enako pristojnost v posameznih zadevah notariata imajo pa tudi sodišča, in sicer predsedniki višjih sodišč za tiste zadeve, ki jih odstopijo v reševanje oziroma zaupajo v reševanje sodišča notarjem, glede na različna zakonska področja in različne opravke, v teh primerih tudi sodišča lahko nadzorujejo, ali notariat to svojo obveznost, nalogo opravlja dobro. In tukaj ni problema, kot rečeno, v tem kontekstu, glede na to, kaj se dogajalo, jaz lahko smo ugotovim po da je notariat in notarska zbornica odigrala svojo vlogo tako, kot je bilo pričakovano in zapovedano zakonu. In tudi če bi opravljen bil takrat nadzor strani takratnega Ministrstva za pravosodje v notarski zbornici, oni ne bi mogli ugotoviti, da ni tistih podatkov, ki jih pač nekdo ni poslal. Oni bi pa lahko ugotovil, tako kot sem prej rekel, v nadzoru v okviru pravosodnega nadzora, pravosodne uprave na sodiščih, da niso v skladu s tem zakonom posredovali podatkov v porokah na centralni register, a ne. Tako da notariat oziroma notarska je vse podatke, ki jih je dobila, korektno uvedla in vnesla v, ta centralni register oporok. in ta naloga oziroma ta skrb, da se zdaj sanira to stanje, kar se tiče podatkov v centralnem registru, se uresničuje in kot sem prej uvodoma povedal, jaz domnevam, da to realizirano v relativno kratkem času absolutno pred, datumom, ki je bil tudi priporočen po razpravi v tem državnem zboru. Tako da na koncu lahko spet ugotovim in ponovim to, ker sem prej, instituti, tudi pravosodnega nadzora nad delom pravosodne uprave, se pravi poslovanja sodišč, notarjev, pravobranilcev, odvetnikov, državnega tožilstva, kot ste omenil te tako imenovane pravosodne organe, vse obstaja. Je predpisano, problem je samo v tem, da se ni izvajalo ali pa se ni izvajalo dovolj kvalitetno. In tukaj je priložnost, smo v bodoče še boljše, ker te izkušnje so preprosto nepojmljive za tiste, ki so mogli to doživeti. Kar se pa tiče odprave teh posledic, ne, v kontekstu pravične države, kot recimo, bo pa verjetno priložnost ob naslednji točki, ker je tudi predlagan zakon. In jaz, pač apeliram na kanček zaupanja tudi od, opozicijskih poslancev, da bomo skrbno in resno v najboljši možni meri uresničili to, kar se pričakuje, kar smo tudi dolžni in je skladno tudi s temi priporočili, ki so bila sprejeta v tem državnem zboru. Potekajo pa seveda aktivnosti in jaz ne dvomim, da bo res odpravljeno vse, kar je mogoče. Ampak tudi če bo eden ostal, je to zgodba, ki je na katero ne moramo biti ponosni, ne glede na to, kdo povzročil. Mi imamo zdaj odgovornost in priložnost, da jo popravimo in to je bistvo naše zgodbe. Hvala lepa.